În cadrul acestei dezbateri aș dori să fac referire la cazul uneia dintre țările terțe, și anume la Republica Moldova. În 2007, Parlamentul European a ratificat acordul dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană cu privire la readmisie.

Impactul ei asupra Republicii Moldova a fost prea puțin evaluat, iar procedurile de negociere și implementare a acordului nu au fost suficient de transparente.

Un exemplu în acest sens îl constituie numărul ridicat de condamnări ale Moldovei la CEDO. Pentru a rezolva aceste probleme, UE trebuie să asigure politici comerciale convenabile și asistență sporită pentru dezvoltare. În acest sens, consider că trebuie continuată inițiativa UE de a acorda asistență financiară Moldovei.